Se trata de la primera reforma del Tratado después de la aprobación y de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Se trata de un paso dentro del proceso de construcción de la gobernanza económica de la Unión y, probablemente, es el primer ejemplo de posibles reformas futuras del Tratado para incorporar alguno de los elementos de esa gobernanza económica. El Parlamento, en mi opinión, tiene que hacer lo necesario, que es instaurar este mecanismo, ayudar a la puesta en marcha de este mecanismo de estabilidad financiera y, al mismo tiempo, tiene que conseguir que lo que es necesario se haga de la mejor forma, de la forma más deseable. Necesitamos un mecanismo que sea estable, lo que significa que pueda prevenir, que pueda desalentar la especulación y que pueda responder en los momentos puntuales un mecanismo seguro, que tenga la base jurídica que hoy no tiene el mecanismo transitorio, y un mecanismo con la dimensión económica suficiente.

Finalmente, después de haber aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales nuestro informe, esperamos que el Consejo sea sensible a lo que le solicitamos, porque creemos que reforzará ese mecanismo permanente de estabilidad y contribuirá por tanto a la gobernanza económica de la Unión.